Voorzitter, we spreken vandaag over openbaarheid. Openbaarheid van documenten, van processen, van besluitvorming.

Je kunt je dus afvragen hoe het kan dat de gewenste openbaarheid niet al vanaf het begin onderdeel was van het Verdrag van Lissabon. Kan het zijn dat de reden is dat het Europese project een elitair speeltje is dat geen openbaarheid verdraagt? Dat direct zou mislukken als de burgers zouden weten wat zich hier allemaal afspeelt? Hoe dan ook, voor hun lidmaatschap van de Unie betalen de Nederlandse burgers jaarlijks maar liefst 5,7 miljard euro.

De burgers keren zich af van een Unie die hun welvaart bedreigt en hun stem niet wil horen. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu terecht gekozen voor het nationaal belang, het belang van zijn burgers. Het belang van de burgers zou immers het uitgangspunt van iedere regeringsleider en van de Europese Unie als geheel moeten zijn. Openbaarheid van besluitvorming is noodzakelijk, maar zal de huidige Unie niet meer redden.